Hvala lepa za besedo . Seveda so spremembe, dopolnitve Zakona o vojnih veteranih nujne, saj so po skoraj osemindvajsetih letih od vojne za Slovenijo devetnajststo enaindevetdeset še vedno težave pri uresničevanju nekaterih določb Zakona o vojnih veteranih. Želim opozoriti, da so poleg vračanja odvzetih pravic po ZUJF-u odprte številne druge vsebine, ki so nastale tudi zaradi netransparentnosti dela, akterjetu tako na državni kot lokalni ravni . In sicer zakon ne daje možnosti za pridobitev statusa vojnega veterana za vse kategorije upravičencev, ki bi tak status morali pridobiti. Po drugi strani pa omogoča neupravičeno pridobitev statusa na podlagi neustreznih , vendar sprejetih kriterijev, na primer kot delovne dolžnosti. Prav v tej problematiki so veteranske organizacije kritične in opozarjajo, da se to področje temeljito reši. Veteranske organizacije opozarjajo predvsem naslednje: "Zakonske določbe so nejasne in v upravnih postopkih povzročajo težave." Problem je različna praksa oziroma razlaganje upravičenj s strani upravnih enot, ki rešujejo individualne vloge za priznanje statusa. V posameznih primerih se zakonske določbe sklicujejo na nižje interne pravne akte državnih organov, s katerimi se določajo interna odlikovanja in določajo prejemnike le-teh. Nekatere zakonske pa pravice pa pripadajo le privilegiranim upravičencem. Do zadnje spremembe Zakona o vojnih veteranih dva petnajst so bile težave tudi pri pridobivanju statusa društva, ki deluje v javnem interesu na področju vojnih veteranov . Pristojni ministrstvi za notranje zadeve in za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, sta različno tolmačili veljavnost tega statusa in nista dali jasnega odgovora. Po spremembi Zakona o vojnih veteranih dva petnajst teh težav ni več, so pa nastale nove, še težje. Ker ni zakonsko določenih jasnih kriterijev, pristojno ministrstvo za obrambo podeljuje status društva v javnem interesu na področju vojnih veteranov tudi društvom, ki dejansko ne izpolnjujejo kriterij za registracijo veteranskega društva. Ali ne delujejo na celotnem ozemlju Slovenije, Slovenije in jih država tudi sofinancira. Pri vloženem predlogu Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o vojnih veteranih gre žal za parcialne rešitve, ki sicer vrača odvzete pravice iz ZUJF-a, vendar na drugi strani odpira nove neenakosti obravnave vojnega veterana in vojnega invalida. Leta devetnajststo enaindevetdeset smo bili ena vojska. Danes veterani in nekateri so v tej vojni žal postali invalidi. To je dejstvo in naša obveza veteranov, da moramo pri vračanju odvzetih pravic danes postopati pravično in enako do vseh in zato se zavzemam kot eden od vojnih veteranov devetnajststo enaindevetdeset. Iz tega razloga ne morem danes samo zase glasovati za vračilo pravic, ki so nam bile odvzete z ZUJF-om, pustiti pa nerešene pravice, ki bi morale pripadati tudi ranjenemu kolegu. Prav tako si želim, da bi se z dopolnitvami Zakona o vojnih veteranih, rešile tudi ostale nastale neskladnosti in in anomalije, ki prinašajo nezadovoljstvo med veteranskimi organizacijami. Hvala lepa.